Glede na dejstvo, da so pristopna pogajanja Črne gore za vstop v EU začela šele leta 2012 in da je do danes odprla šestnajst od petintrideset poglavij, dve pa celo začasno zaprla, lahko rečemo, da gre za najuspešnejšo kandidatko iz kroga, ki se želijo pridružiti Evropski uniji. Reformni napori na določenih gospodarskih področjih, konkurenčnost malega gospodarstva, pa učinkovitejši upravni postopki že prinašajo pozitivne rezultate, zato moramo tako tudi odločno nadaljevati in s tem bo država postala tudi zgled ostalim državam članicam kandidatkam. Tudi v Črni gori ostajajo temeljne težave, ki so pravzaprav značilne za države na tem področju korupcija in organiziran kriminal, premalo napredka pri upoštevanju človekovih pravic, pomanjkanje neodvisnosti medijskega prostora in pravosodja.